Magyarország ugyan nem tagja az euróövezetnek, pénzügyi stabilitásunk mégis megelőzi jó néhány európai uniós tagországét.

A magyar kormány válságkezelése tehát példa lehet valamennyi uniós tagállam számára. Ennek ellenére számunkra is nagyon fontos az, hogy az euróövezeten kívüli országok pénzügyi támogatását biztosító szabályozórendszer a jelentés szerint átalakuljon.